Señor Presidente, el informe que hoy debatimos supone un gran paso en favor de todas las víctimas del crímen y la barbarie. Se avanza en su debido reconocimiento y se dota de más garantías el procedimiento penal. En puridad, ahora las víctimas tendrán más seguridad jurídica y la sociedad será más sensible ante el sufrimiento y el dolor. Felicito a las dos ponentes por su magnífico trabajo y su tesón, pero singularmente me refiero a Teresa Jiménez Becerril, víctima doble del terror con su comprometida militancia y la complicidad que tanto aprecio de la señora Reding, han abierto una ventana a la que seguirán otras para que jueces, gobernantes y sociedad civil identifiquen bien el valor, el ejemplo y el drama de tantas víctimas, dotándolas de garantías, justicia y respeto. Hoy también, señor Presidente, quiero enviar mi mensaje solidario al pueblo americano por el terrible drama de aquel 11 de septiembre.